Vážená paní předsedající, během celé dlouhé diskuze nad touto směrnicí se stále častěji nemohu zbavit dojmu, že je to diskuze mezi těmi, kdo chtějí mobilitu pracovníků skutečně podpořit, a mezi těmi, kdo jí v zásadě chtějí bránit.

Pomáhá totiž vyplnit dočasné mezery v poptávce a nabídce pracovních sil v momentálních tzv.

Dovolte mi ještě zdůraznit následující naším primárním úkolem je vytvářet podmínky pro nastartování hospodářského růstu, a ten přinese nová pracovní místa.

Musíme zadruhé udělat všechno proto, aby nám nová pravidla nevytvářela zbytečná administrativní či finanční břemena a bariéry a nepřiměřené nároky jak pro podniky, tak pro pracovníky. Protože potom by naše legislativa ve skutečnosti mobilitě pracovníků bránila. A měli bychom mít vždycky na mysli specifika pracovních trhů v různých zemích.